Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! So die Aufforderung vom französischen Präsidenten Macron, in Anspielung auf den Rückzug der USA aus der internationalen Klimadiplomatie unter US Präsident Trump. Die Aufgabe der Politik ist in diesem Zusammenhang meiner Meinung nach ganz klar Wir müssen ambitionierte und klare Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft schaffen.

Der vorliegende Bericht zur emissionsarmen Mobilität definiert dringend notwendige Ziele, um auch endlich im Verkehrssektor voranzukommen. Aus Sicht der sozialdemokratischen Fraktion möchte ich besonders hervorheben, dass es gelungen ist, den öffentlichen Verkehr als zentralen Referenzpunkt einer nachhaltigen Mobilität zu verankern, ambitionierte Verlagerungsziele zu definieren und mit Blick auf den internationalen Flug und Seeverkehr die Notwendigkeit klarer und fairer Preissignale in allen Verkehrsmodi herauszustreichen. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen diesen Appell richte ich vor allem an die Volkspartei und an die Konservative um die Zustimmung zu diesem Bericht. Es liegt ein ambitionierter Text vor, auf den wir im Zuge der Arbeit an legislativen Dossiers verweisen können.